Tisztelt Képviselőtársaim!

A pénzügyi válság reálgazdasági válsággá alakult, hiszen a bankközi pénzpiac a bizalmatlanság nyomán befagyott, a pénzintézetek sem egymásnak, sem a vállalatoknak nem nyújtottak hitelt. Az EKB gyorsan, és megítélésem szerint megfelelően reagált a pénzügyi jelenségekre, de a válságkezelés értékelése kapcsán nem tekinthetünk el egy sajnálatos ténytől, vagyis a nem eurózóna országok közötti diszkriminációtól.

A Svéd és a Dán Nemzeti Bankkal ez EKB bonyolított pénzcsereügyletet azért, hogy a két ország bankrendszerének biztosítsa a megfelelő eurolikviditást, ezzel szemben a magyar és a lengyel jegybankkal ugyanezt a műveletet már csak fedezet megkövetelésével volt hajlandó végrehajtani. Az EKB ezen lépése sajnálatosan hozzájárult a piacok elbizonytalanodásához és tovább súlyosbította az érintett országok helyzetét. Most, amikor az új pénzügyi rendszer kialakításán dolgozunk, előre kell gondoskodnunk arról, hogy az ilyen egyenlőtlenségeket kiküszöböljük. Nem hozhatunk tehát olyan szabályokat, melyek az Unió egyes részeit kedvezőtlenebbül érintik, mint másokat. Ezt a gondolatot vinném tovább akkor, amikor az Európai Rendszerkockázati Tanácsról beszélek, amelynek létrehozásán most mindannyian dolgozunk. Ebben az EKB jelentős szerepet fog kapni. A Tanács elnöki funkcióját is az EKB elnöke tölti majd be, és biztosítanunk kell majd, hogy az eurózóna és a nem eurózóna országok és így a kelet közép európai országok is azonos minőségű szavazati jogokhoz jussanak majd az új testületben. Félő, ha nem emeljük fel szavunkat a válság során már megtapasztalt diszkrimináció ellen, akkor a megkülönböztetés gyakorlattá válik az új pénzügyi felügyeleti intézményekben, amit mindenképp el kell kerülni. Nem szabad hagyni, hogy az újraegyesülés eszméje csorbát szenvedjen, a politikai helyett gazdasági megosztottság legyen.